Adopția internațională poate fi considerată numai ca un mijloc alternativ, după ce au fost epuizate măsurile de adopție la nivel național. De asemenea, adopția internațională prezintă o serie de particularități și dificultăți care țin, în mare măsură, de interacțiunea limitată dintre copil și adoptori, în perioada anterioară adopției, precum și de probleme de adaptare lingvistică și culturală întâmpinate de acesta ulterior adopției. Principiul interesului superior al copilului și nu al adoptorului, după cum rezultă din Convenția ONU și din cea de la Haga, trebuie să stea la baza rezoluției Parlamentului European, axându se pe dezvoltarea acestuia într un mediu familiar, ce asigură continuitate în creșterea copilului și luând în considerare backgroundul etnic, religios,

Esențial în analizarea temei privind adopțiile și elaborarea rezoluției este principiul reintegrării copilului din sistemul de protecție în familia biologică sau extinsă. Aș dori să atrag atenția asupra unei confuzii ce se face adesea între numărul copiilor separați de părinții lor, dar aflați în sistemul de protecție și numărul copiilor adoptabili.